Sinon, nous ne sommes pas cohérents.

Nous discuterons, le moment venu, de Lisbonne, quand

Nous avons besoin maintenant d'une Commission qui fonctionne sous la crise, nous avons besoin d'une Commission qui fonctionne sous Copenhague. Or, vous savez qu'on a encore un temps assez long devant nous avant que l'ensemble des commissaires et la Commission soient en ordre de marche. C'est pour cela que, mon groupe étant aussi responsable, nous demandons à ce que nous votions mercredi pour le président de la Commission.